Señor Presidente, aunque el Acuerdo de asociación pesquera de la Unión Europea con Marruecos ha sido renovado por cuatro años, el Protocolo que fija las posibilidades de pesca y las contrapartidas expira el próximo día 28 de febrero. Existe un riesgo de que se interrumpan las actividades de la flota comunitaria dedicada a la pesca fundamentalmente artesanal, con gran impacto en zonas y localidades europeas muy afectadas por la crisis, así como de que se interrumpa también el desarrollo de la pesca sostenible en el ámbito del Protocolo y el flujo de inversiones con destino a la población del área. El pasado viernes, la Comisión pidió al Consejo que autorizara la apertura de negociaciones para la renovación del Protocolo y el próximo lunes se reunirá el Consejo de Agricultura y Pesca.

Por ello, pido al Consejo que otorgue un mandato a la Comisión en esa reunión, y a ésta que en la próxima semana inicie conversaciones para lograr un nuevo protocolo con todas las garantías y que llegue a una prórroga provisional de la actividad a fin de garantizar su continuidad por un periodo suficiente, de uno o dos años, para alcanzar un acuerdo definitivo, plenamente satisfactorio.